að frumvarpið skiptist í ellefu kafla og að nefndin hafi vísað einstökum köflum til umsagnar annarra fastanefnda þingsins

fyrsti kafli fór til háttvirtrar allsherjarnefndar annað og fjórði kafli til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar þriðji kafli til háttvirtrar samgöngunefndar fimmta sjötta og níundi kafli til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar og tíundi kafli til háttvirtrar heilbrigðisnefndar allar nefndirnar hafa fjallað um málið og eru umsagnir þeirra birtar sem fylgiskjal með áliti þessu er þar að finna greinargóðar lýsingar á frumvarpsgreinum þeim sem þar eiga undir háttvirtrar efnahags og skattanefnd tók sjálf til umfjöllunar sjöunda og áttunda kafla frumvarpsins í sjöunda kafla eru lagðar til breytingar á lögum um tekjuskatt og má þar af nefna þær sem varða hækkun tekjuskattsprósentu hækkun á viðmiðunarfjárhæðum barnabóta vaxtabóta og loks skuldajafnaðarrétt hins opinbera vegna vaxtabóta og barnabóta háttvirtrar efnahags og skattanefnd hefur rætt um frumvarpið í heild sinni og kynnt sér helstu efnisþætti þess í frumvarpinu er gert ráð fyrir frekari aukningu tekna ríkissjóðs með nokkrum hætti má þar helst nefna almenna hækkun á tekjuskatti um einn komma tuttugu og fimm prósentustig það er úr tuttugu og tvö komma sjötíu og fimm prósent í tuttugu og fjögur prósent markmið hækkunarinnar er tvíþætt annars vegar að mæta versnandi afkomu ríkissjóðs og hins vegar að fjármagna sérstakt eins milljarðs króna framlag ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga þá gerir frumvarpið ráð fyrir aukningu tekna sveitarfélaganna með því að heimila hækkun hámarksútsvars um núll komma tuttugu og fimm prósentustig úr þrettán komma núll þrjú prósent í þrettán komma tuttugu og átta prósent einnig er gert ráð fyrir breytingum sem fela í sér þak á útgjöldum ríkisins árið tvö þúsund og níu vegna búvörusamninga og eins lækkun hámarksgreiðslu úr fæðingarorlofssjóði úr fjögur hundruð áttatíu þúsund krónur í fjögur hundruð þúsund krónur enn fremur felst í frumvarpinu breyting á lögum til fækkunar héraðsdýralækna í þingeyjarumdæmi úr tveimur í einn þá er frestað stofnun sérstakrar einingar um skattumsýslu stórfyrirtækja samkvæmt lögum um tekjuskatt auk þess sem felld eru úr gildi lög númer hundrað þrjátíu og þrjú tvö þúsund og fimm um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f að endingu felst í frumvarpinu breyting á lögum um sjúkratryggingar með upptöku sérstaks gjalds við innlögn á sjúkrahús með undantekningu vegna innlagnar við fæðingu sá hluti frumvarpsins sem felur í sér lagabreytingar til samræmis við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um aðgerðir í þágu heimilanna felst í því að fjárhæð sóknargjalda hækkar ekki milli ára eins og núgildandi lög um sóknargjöld gera ráð fyrir þá er lögð til hækkun á viðmiðunarfjárhæðum sjómannaafsláttar barnabóta og vaxtabóta frá fyrsta janúar tvö þúsund og níu og auk þess fallið frá skuldajöfnun vaxtabóta á móti gjaldföllnum afborgunum og vöxtum af lánum íbúðalánasjóðs eins er fallið frá skuldajöfnun barnabóta á móti opinberum gjöldum til ríkissjóðs opinberum gjöldum til sveitarfélaga og vangreiddum meðlögum til innheimtustofnunar sveitarfélaganna einnig felast í frumvarpinu lagabreytingar sem snúa að auknum áhrifum fjármagnstekna á lífeyristryggingar breytingar á frítekjumarki sjötíu ára og eldri til samræmis við aðra hópa og loks er afnumin heimild til

nefndin ræddi áhrif frumvarpsins á tekjur lífeyrisþega og greiðslur almannatrygginga að teknu tilliti til verðlagsþróunar nefndin ræddi almennt um vísitölubindingu þjónustusamninga sem ríkið hefur gert til dæmis við stéttir á heilbrigðissviði og með hliðsjón af ákvæðum frumvarpsins um búvörusamninga þá ræddi nefndin ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f og hvernig það sem óráðstafað væri hefði verið varðveitt háttvirtrar efnahags og skattanefnd ræddi umsagnir annarra fagnefnda vill meiri hluti nefndarinnar af því tilefni taka fram að í umsögn meiri hluta háttvirtur heilbrigðisnefndar kemur fram að tekjur heilbrigðisstofnana af innlagnargjaldi muni nema um hundrað milljónir króna á ári en ekki þrjú hundruð sextíu milljónir króna eins og fjármálaráðuneytið gerði ráð fyrir þetta stafar af því að meginhluti teknanna kemur til vegna hækkana á núgildandi gjöldum en ekki hins nýja komugjalds þá er kostnaðarauki sjúklinga af þeim breytingum sem felast í frumvarpinu afar lítill í samhengi við heildarkostnað sjúklinga af heilbrigðisþjónustu þó telur meiri hluti heilbrigðisnefndar mikilvægt að í reglugerð verði tekið ríkt tillit til sjúklinga sem leggjast oft inn á sjúkrahús á ári hverju meiri hluti heilbrigðisnefndar bendir einnig á að með ákvæðum frumvarpsins fæst meira samræmi milli þess hvaða gjöld eru tekin fyrir innlögn annars vegar og fyrir göngu og bráðadeildarþjónustu án innlagnar hins vegar í áliti meiri hluta félags og tryggingamálanefndar er lögð áhersla á að gæta hagsmuna elli og örorkulífeyrisþega og telur meiri hlutinn tillögur frumvarpsins miða að því að vernda hag þeirra sem hafa lægstar tekjur meiri hluti nefndarinnar tók einnig fæðingar og foreldraorlofslöggjöfina til sérstakrar umræðu og lagði til að efnahags og skattanefnd legði mat sitt á það sem fram kom hjá fulltrúa vinnumálastofnunar og fæðingarorlofssjóðs um að tillögur um lækkun á hámarksgreiðslum mundu ekki skila nema um helmingi áætlaðrar kostnaðarlækkunar upp á fjögur hundruð milljóna króna ef lögin tækju gildi fyrsta janúar tvö þúsund og níu efnahags og skattanefnd hafa síðan borist þær upplýsingar úr félags og tryggingamálaráðuneyti að þrjú hundruð milljóna króna muni sparast á árinu vegna lækkunarinnar og allt að hundrað milljónir króna sparist að auki vegna almennrar lækkunar launa og af öðrum ástæðum meiri hlutinn tekur fram að í frumvarpinu er miðað við að ekki komi til skerðingar á hámarki greiðslna til foreldra í fæðingarorlofi hjá þeim foreldrum sem eignast hafa barn fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og níu og eiga enn ónýttan orlofsrétt og telur meiri hlutinn að það samrýmist sjónarmiðum um bann við afturvirkni laga meiri hlutinn leggur til tvær breytingar á frumvarpinu önnur varðar breytingu á skipulags og byggingarlögum númer sjötíu og þrjú nítján hundruð níutíu og sjö er henni ætlað að veita skipulagssjóði heimild til að standa að gerð gróður jarðfræði og vistgerðarkorta sem eru nauðsynleg grunngögn í skipulagsvinnu í tengslum við verndun og nýtingu náttúru íslands mikilvægt er að þau frumgögn séu til staðar svo breytingar í tengslum við framkvæmdir verði ekki fyrir óþarfatöfum þá er lögð til breyting á áttundu greinar frumvarpsins þess efnis að tekjuskattsprósenta hækki um núll komma eitt prósentustig og verði tuttugu og fjögur komma eitt prósent út frá þessu sjónarmiði leggur nefndin til breytingar á frumvarpinu sem er að finna í

undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram bjarni benediktsson rósa guðbjartsdóttir lúðvík bergvinsson og